Textul se referă la o țară care încearcă să transforme specia de comunism rural, pentru care a fost cunoscută, într o specie de comunism comercial și este vorba, cum au spus și colegii mei, despre îngrijorarea pe care o avem cu toții în legătură cu dispariția lui Sombath Somphone, un apărător al dreptului la pământ al agricultorilor. Semnalez, de altfel, faptul că, doar cu câteva zile înainte de dispariția lui, Anne Sophie Gindroz, care apăra aceeași cauză, a fost expulzată din Laos.